Señor Presidente, una de las tareas fundamentales de la Unión Europea, a mi juicio, es la lucha contra la lacra de la corrupción política que se está extendiendo en toda Europa como una mancha de aceite corrosiva y fatal.

hay otros ministros y presidentes de Gobierno que están amenazados por la acción de la justicia, entre ellos el de mi propio país, que tiene detrás un caso de corrupción espantoso y enorme encabezado por el tesorero de su propio partido. Pero no me refiero ahora a un partido ni a una persona en concreto, sino a la necesidad, para defender la democracia, el desarrollo, el crecimiento económico y la moralidad de nuestra democracia, de luchar como Unión Europea contra la corrupción, porque, país por país, los medios políticos corruptos dominan a la justicia, dominan a la policía, dominan a los medios de comunicación, y solamente a escala europea podemos luchar con eficacia